Voorzitter, het echte politieke werk gebeurt weer eens niet in Straatsburg. Morgen en overmorgen komen de Europese ministers van de lidstaten bij elkaar om de begroting voor de komende jaren te bespreken. In hun handen hoort die beslissing ook, en niet hier in het Europees Parlement of in de handen van de Commissie.

Dank aan Raadsvoorzitter Cyprus, die met de eerste inzet op bezuinigingen goed is begonnen. Mijn lidstaat Nederland wil echter steviger inzetten en dreigt met een veto als niet sterker bezuinigd wordt op de voorgestelde meerjarenbegroting.

Gelukkig bestaat dat veto, want als de burger het moest hebben van de Commissie en dit Parlement, dan zou het feest van ongegeneerd andermans geld uitgeven dag en nacht doorgaan. De voorstellen van Cyprus en van Van Rompuy zijn een begin, maar er kunnen nog tientallen miljarden van de begroting af. Het moet maar eens afgelopen zijn met het feit dat het noordwesten betaalt en het zuidoosten verbrast.

Bepaalde landen moeten kennelijk nog leren dat het bij een begroting niet draait om solidariteit, maar om soliditeit.